Vzhledem k tomu, že učím na vysoké škole, tak bych se ho chtěl zeptat na jednu otázku jestli mi může vysvětlit, jak investice do energetiky zajistí prosperitu eurozóny.